virðulegi forseti ég þakka háttvirtum þingmanni pétri h blöndal kærlega fyrir hans ræðu því að eins og oft áður erum við á svipuðum slóðum í málflutningi úr þessum ræðustól þingmaðurinn er búinn að vera hér í nokkur kjörtímabil og er þegar eins og ég er þó búinn að vera í ár er þá þegar búinn að átta sig á því að það brast mikið í löggjöfinni sem alþingi setti í aðdraganda bankahrunsins og áranna á undan

að taka við öllum þeim reglugerðum sem evrópusambandið sturtaði yfir löggjafann á íslandi eftir að við gengumst undir þennan samning og svo er ekki enn það eru þó nokkuð margir mánuðir frá hruni það hefur ekki breyst neitt í lagasetningu á alþingi það er eins og stjórnsýslan sé búin að gleyma því að alþingi er þjóðkjörið og alþingi setur lögin og svo kemur framkvæmdarvaldið og stjórnsýslan undir það er enn þá svo eftir hrun að framkvæmdarvaldið er búið að setja sig skör hærra en löggjafarvaldið og þess vegna fór sem fór daginn fyrir skírdag kom framkvæmdarvaldið inn með tæp fimmtíu mál til afgreiðslu í þinginu sem á að afgreiða framkvæmdarvaldið er enn þá að segja löggjafarvaldið fyrir mig langar því til að spyrja þingmanninn í framhaldi af þessum hugleiðingum mínum er hann ekki fyrir hönd síns flokks tilbúinn til að ganga þá leið með mér og framsóknarflokknum að gera allt sem við getum til að bæta lagasetningu til að fá aukið fjármagn til alþingis og til að styrkja lagasvið alþingis